Signora Presidente, onorevoli colleghi, numerose e ripetute sono le violazioni delle libertà fondamentali perpetrate dall'Isis Da'esh in Siria, Iraq e in altri territori attualmente ostaggio del cosiddetto Califfato. Conversioni forzate, torture, uccisioni sono all'ordine del giorno. La sistematica e deliberata distruzione di manufatti, opere d'arte e luoghi di culto è complemento della persecuzione contro singoli e comunità una vera e propria pulizia etnica volta a eradicare ogni traccia di tradizioni millenarie.